Les conditions d'exploitation des champs diamantifères de Marange sont particulièrement effroyables travail forcé, tortures, contrebande, voire meurtres, le tout sous contrôle militaire, et au profit des amis de M.

Chikane ait présenté un rapport positif concluant à la conformité de l'exploitation du site avec les exigences du processus de Kimberley. La conférence intermédiaire de Tel Aviv n'a pu aboutir à une décision quant aux suites de ce rapport. Madame la Commissaire, pouvez vous nous confirmer que l'Union européenne, en l'absence de consensus entre les États membres, s'est bien opposée à la reprise des exportations légales de diamants depuis le Zimbabwe qu'elle continuera de le faire lors de la conférence de Saint Pétersbourg et qu'elle se battra pour l'extension du processus de Kimberley au respect de l'ensemble des droits de l'homme qu'elle mettra tout en œuvre pour que ses États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'importation de diamants en provenance du Zimbabwe, tant qu'une telle situation y règnera? Pouvez vous nous faire comprendre sur quoi s'est appuyé M. Chikane pour donner un tel feu vert, alors qu'il semble qu'une partie de ses notes ait été saisie, dans ses affaires, par des agents des services secrets?

Son attitude doit donc y être exemplaire. Elle doit maintenir ses positions. Pouvez vous nous dire quelle sera la position de l'Union européenne à Saint Pétersbourg?